með mikilli ánægju sem ég mæli fyrir þessu máli þessari tillögu til þingsályktunar um aðgerðir gegn skipulagðri glæpastarfsemi frá

að athygli almennings er mikil á átök og ágreining hér á alþingi og í stjórnmálalífinu almennt ekki bara á alþingi og ekkert undarlegt við það þar sem átökin eru mikil og harkaleg og stundum hatrömm á mörgum sviðum þá er staðreyndin samt sú að það er mikil samstaða þvert á alla flokka þar skiptir flokkapólitíkin engu máli heldur persónuleg skoðun og skynsemi hvers og eins um mikinn meginþorra mála og í gífurlega mörgum málaflokkum í þeirri þingnefnd sem ég er formaður fyrir allsherjar og menntamálanefnd er á það við um langflest málin þar er mikil samstaða um málin auðvitað hefur hver sína skoðun og mikið rökrætt um þau sérstaklega þegar kemur að málefnum löggæsluna þar er mikill metnaður um að gera miklu betur auðvitað vitum við öll að löggæslan hefur glímt við fjárskort og ýmislegt slíkt það er mikill vilji í nefndinni til að ná mjög utan um þann málaflokk við náðum saman léttilega um það að flytja tillögu þess efnis

aðgerðaráætlun gegn skipulagðri glæpastarfsemi hér á landi í samvinnu við hlutaðeigandi ráðuneyti og stofnanir auk allsherjar og menntamálanefndar alþingis aðgerðaáætlunin liggi fyrir svo fljótt sem verða má og eigi síðar en fyrsta október tvö þúsund og tólf við höfum öll fylgst með fréttum af því núna síðast á borgarafundi á egilsstöðum um að skipulögð glæpastarfsemi hafi aukist á íslandi fest rætur og svo framvegis það má segja að þetta afar stjórnvöld innanríkisráðuneytið og lögreglan tekið mjög alvarlega strax frá upphafi við þessu var brugðist strax með mjög afgerandi hætti þannig að þess sjáist strax stað fyrir ári síðan var ákveðið að setja á fót sérstakt teymi átaksverkefni sem ætti að sporna gegn skipulagðri glæpastarfsemi við teljum að sé nauðsynlegt að útvíkka starfsemi teymisins annars vegar þannig að það nái líka til og beini sjónum sínum að mögulegu mansali og vændi í tengslum við skipulagðra glæpastarfsemi í annan stað að átaksverkefni verði framlengt þarna var löggæslunni gert kleift að skipa og setja afbragðsmenn bara í þetta verkefni þannig að þeir þyrftu ekki að vera að stökkva í þetta ásamt öðrum önnum og svo framvegis árangurinn af því er að mati innanríkisráðuneytis og lögreglunnar sjálfrar afar góður þeir hafa náð miklum árangri strax í upphafi þess að skipulögð glæpastarfsemi í þessari mynd hafi hafið innreið sína á íslandi auðvitað vitum við að hún viðgengst alveg í sambandi við sölu á fíkniefnum og eiturlyfjum og ýmsum öðrum óþverra og undirheimastarfsemi á íslandi við þurfum að beina sjónum okkar sérstaklega að þessu þess vegna leggjum við til hérna í tillögunni að alþingi álykti að fela fjármálaráðherra að tryggja að í frumvarpi til fjáraukalaga yfirstandandi árs verði gert ráð fyrir fimmtíu milljónir króna fjárveitingu til starfa rannsóknar og aðgerðateymis lögreglu gegn skipulagðri glæpastarfsemi sem hafi samvinnu við lögreglulið um allt land þannig viljum við tryggja það strax núna geti lögreglan ákveðið að framlengja þetta átaksverkefni og eins og ég nefndi áðan að útvíkka það ef eitthvað er við segjum í rökstuðningi með þessari tillögu eins og ég segi aðalmálið í tillögunni er að setja á fót undirbúning að heildstæðri aðgerðaráætlun gegn skipulagðri glæpastarfsemi á íslandi ég get nefnt að það er líka á lokasprettinum inni í nefndinni vinna við þingsályktunartillögu frá háttvirtum þingmönnum gunnari braga sveinssyni og fleiri þingmönnum alla vega úr framsókn og sjálfstæðisflokki um að ráðast í gerð á heildstæðri löggæsluáætlun um allt land mjög góð og vel unnin tillaga hjá háttvirtum þingmönnum gunnari braga sveinssyni og hans meðflutningsmönnum enda hefur tillagan verið unnin vel inni í nefndinni þingmaðurinn sem er umsjónarmaður tillögunnar háttvirtur þingmaður siv friðleifsdóttir hefur náð henni framgang nú styttist vonandi í það að við getum afgreitt hana út úr nefndinni og alþingi geti tekið af stöðu til hennar hérna í atkvæðagreiðslu sem allra fyrst að vísu það er sama hvaðan gott kemur mjög ánægjulegt að í þessum lykilmálaflokki sem snýr að löggæslu og öllu sem háttar í baráttu gegn glæpastarfsemi skipulagðri og svo framvegis um það sé þverpólitísk samstaða það er gríðarlega mikilvægt ég held að það skipti mjög miklu máli fyrir löggæsluna í landinu líka að finna það auðvitað eru átök þar lögreglan rekur harða baráttu fyrir bættum kjörum og aðbúnaði og allt það mjög gott mál og sjálfsagt og nauðsynlegt en þarna þurfum við að sameinast um þetta það hefur tekist í þessum tilfellum sérstaklega sem ég nefndi hérna áðan þó það séu ekki allir þingmenn xxxx úr öllum flokkum flutningsmenn hefur hún fengið mikinn stuðning inni í nefndinni og kemur vonandi hérna aftur og svo aftur í þessari tillögu hérna við segjum að skipuleg glæpastarfsemi hefur færst í aukana á undanförnum árum og glæpahópar í tengslum við alþjóðleg glæpasamtök sem stunda skipulagða brotastarfsemi víða um heim komið hingað svo er það rakið hvernig skilgreinig á skipulagðri glæpastarfsemi er skipulögð brotasamtök stunda margvíslega glæpi hér á landi hafa ári einkum verið tengd við stórtæk fíkniefnabrot gróft ofbeldi fjárkúganir hótanir frelsissviptingar bótasvik vopnalagabrot og svokallaða handrukkun auk þess sem vaxandi vísbendingar eru um að brotasamtök hafi aðkomu að mansali og vændi glæpasamtökin starfa með þeim hætti að þau sækjast eftir ungum piltum sem eru veikir fyrir og tæla þá inn í afbrotaheiminn eins og ég nefndi áðan samþykkti ríkisstjórnin fjórða mars tvö þúsund og ellefu að veita innanríkisráðherra fjörutíu og sjö milljónir í tólf mánaða átaksverkefni sem við viljum núna framlengja fjórir rannsóknarlögreglumenn hafa alfarið helgað sér þessi verkefni hefur afraksturinn verið meiri en vonir stóðu til fullyrðir hér í greinargerð það byggjum við á upplýsingum sem við höfum aflað frá lögreglunni og kallað eftir því frá árinu tvö þúsund og átta hefur greiningardeild ríkislögreglustjóra fylgst náið með þróun skipulagðra glæpasamtaka á íslandi umsvif erlendra glæpahópa hafa aukist til muna meiri harka er í íslenskum undirheimum en áður ofbeldi grófara og vopnaburður eru tíðari aðgerðir lögreglu hafa dregið úr og hægt á þessari þróun en það er mat löggæsluyfirvalda að óhjákvæmilegt sé að halda áfram þessu átaksverkefni gegn skipulagðri glæpastarfsemi sem stofnað var til á síðastliðnu ári núna í vetur hefur alþingi og innanríkisráðuneytið og lögreglan verið að byggja upp samstarf og reyna að þétta samstarfið mjög þannig að við séum einhuga í þessu öllu saman það skiptir miklu máli í baráttunni almennt síðan má nefna það að það kemur upp í umræðum öðru hvoru ýmis mál sem skipta auðvitað lögregluna miklu máli í þeirra baráttu eins og núna síðast um það hvort eigi til dæmis að heimila lögreglumönnum að vera með vopn skotvopn í bílunum hvort þeir eigi að fá heimild til að nota rafbyssur og svo framvegis þetta eru allt mjög áleitnar spurningar það er voða auðvelt og einfalt að

af því að harkan og glæpirnir eru meiri þessi aukna harka hana mátti sjá á hinum norðurlöndunum fyrir nokkru síðan þó við séum hér eyja úti í atlantshafi það einangri okkur og verndi að einhverju leyti þá sögðu margir vitna ég þar í samtöl við lögreglumenn og inni í nefndinni að það væri einungis tímaspursmál hvenær þær öldur bærust til íslands það gerðist óhjákvæmileg að einhverju leyti að lögreglan brást mjög harkalega við við höfum að taka afstöðu í heildstæðri aðgerðaáætlun gegn skipulegri glæpastarfsemi til dæmis það hvernig við búum lögregluna inn í slík átök og svo framvegis þetta eru allt áleitnar og stórpólitískar spurningar í þessu tilfelli en sem betur fer er unnið að þessum málum með þverpólitískum og málefnalegum hætti og fagna ég því og þakka nefndarmönnunum öllum fyrir það að sameinast um það með litlum fyrirvara að vinna og flytja þessa tillögu sem ég vona að við getum afgreitt fljótlega aftur út úr nefndinni legg til að umræðu lokinni að þetta fari til nefndarinnar aftur og við getum sameinast um að vinna meira og betur gegn þessu heldur en menn gera ráð fyrir að þurfi að gera fyrir nokkrum árum síðan þróunin hefur leitt í ljós að það hefur þurft að grípa til mjög bráðra aðgerða gegn skipulagðri glæpastarfsemi hæstvirtur innanríkisráðherra hefur staðið sig feikilega vel í þessum málum og tekið þetta mjög alvarlega og veitt lögreglunni mikið liðsinni í því að byggja upp aðgerðir og viðbúnað til þess að berjast gegn skipulagðri glæpastarfsemi og auknum umsvifum hennar í íslensku samfélagi